Panie Przewodniczący! Zwracam uwagę na trudną sytuację energochłonnej gałęzi przemysłu w Polsce. Obecne wysokie ceny energii oraz realna groźba ich podniesienia doprowadzą do upadłości wielu zakładów, zwiększą i tak już bardzo wysokie bezrobocie oraz wywołają drastyczny wzrost kosztów utrzymania. Już dziś w polskiej Hucie Częstochowa zapowiedziano zwolnienie 1500 pracowników. W zakładzie tym koszty energii na niektórych wydziałach przekraczają 50 kosztów produkcji. Dlatego też wszelkie działania w zakresie polityki klimatycznej nie mogą być oderwane od zróżnicowanych realiów gospodarczych i społecznych poszczególnych państw Unii Europejskiej. W tej sytuacji ponowna próba przeforsowania tzw. backloadingu i w konsekwencji drastyczne podniesienie cen energii jeszcze bardziej osłabi konkurencyjność energochłonnych sektorów przemysłu. Dlatego apeluję do Parlamentu o potwierdzenie w środowym głosowaniu już raz wyrażonego sprzeciwu wobec próby wycofania z rynku części zezwoleń na emisję CO